Señor Presidente, he votado a favor de esta propuesta porque es imprescindible instalar la idea de que el dinero que empleamos en promover la innovación, mejorar el sistema educativo y la formación profesional permanente, hacer sostenible un sistema sanitario y de pensiones que permita la movilidad en Europa y, en definitiva, mantener unas bases comunes del modelo social europeo, es una inversión de presente y de futuro de la que no podemos prescindir. Solo así es posible conseguir un desarrollo sostenible, inteligente e integrador. Las personas son el objetivo de la política. Las personas son la base del conocimiento y la innovación. La inversión social es, sencillamente, una apuesta por las personas y hay que hacer mucho más que hablar de las personas, hay que ponerlas en el centro de la preocupación y de los objetivos de las instituciones. Corregir la deuda sí, pero al ritmo que merecen y necesitan las personas. Pero, además, hay que devolver al sistema financiero el papel instrumental que le corresponde catalizar el crecimiento y estar al servicio de la economía real.